Kolega, spomenuli ste više stvari koje smatrate da bi se trebale napraviti kako bi se ovaj problem riješio. Sada, mene zanima, znamo da su države članice te koje su u Europskoj uniji primarno nadležne za pitanja zdravstvene zaštite, međutim, Europska unija ima sve veću i veću ulogu. Pa Vas pitam vrlo konkretno Mislite li da Europska unija treba imati još veće nadležnosti u području zdravstva, treba li dobiti veća sredstva kojima će djelovati na zdravstvene politike država članica i možemo li više kroz zajedničku akciju Europske unije tome doprinijeti nego samo kroz djelovanje pojedinih država?